Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto rappresentante, è di queste ore il terribile e purtroppo atteso annuncio dell'attacco militare turco nelle zone a maggioranza curda della Siria del Nord. Un attacco che avviene col complice disimpegno americano e che pone l'Europa davanti a tutti i suoi limiti. Erdogan sembra pensare di potersi ormai permettere tutto, anche di colpire i nostri alleati nella coalizione internazionale anti Isis, fondamentali con la loro eroica resistenza nella sconfitta dello Stato islamico. È giunto il momento di parlare di azioni straordinarie e di sanzioni economiche mirate agli interessi dell'oligarchia legata ad Erdogan e di ritorsioni politiche ben più forti della mera sospensione del negoziato di adesione e della riduzione dei fondi. Se non lo faremo ora, se staremo ancora una volta a guardare per paura, allora davvero l'Europa avrà tradito tutti i suoi valori. Li ho conosciuti da vicino, in questi anni. Ho conosciuto l'audacia degli uomini e delle donne curde. Migliaia sono morti per la nostra sicurezza. Non meritano oggi la nostra indifferenza. Dimostriamo che l'Europa c'è o non ci sarà una seconda occasione.